Heute Morgen haben deutsche Medien davon gesprochen, dass es darum ginge, Druck auf afrikanische Staaten aufzubauen. Ich glaube, darum geht es nicht in erster Linie.

Es geht darum, den Menschenschmugglern das Handwerk zu legen, auch durch Kooperation in der Küstenwache und ähnliches. Es geht darum, legale Migration zu ermöglichen, weil wir sie zum Teil in Europa brauchen.

Dieser Plan geht eben über kurzfristiges Krisenmanagement hinaus. Nur eine langfristige nachhaltige Kooperation kann uns hier helfen, das nachzuholen, was wir über Jahrzehnte versäumt haben. Einfach wird das nicht. Zwei Sorgen begleiten uns in dieser Diskussion Die erste Sorge ist die Finanzierungssorge.

Wenn von 11,8 Milliarden 81 Millionen in den einen Topf eingezahlt worden sind, dann glaube ich den Mitgliedstaaten nicht, dass sie wirklich etwas tun wollen, und dann bin ich auch nicht so optimistisch, dass ich ihren Prognosen glaube. Deshalb kann es nur so gehen, dass die Mitgliedstaaten schnell und unmittelbar auch in einen solchen Topf einzahlen, denn sonst würde unser Geld auch versickern.